frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til

að ef við byrjum þar sem tilskipunin var innleidd í íslenskan rétt með lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu þá innleiddum við tilskipun um innlánstryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta í okkar landsrétt á grundvelli laganna var til nýr tryggingarsjóður tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta sem starfað hefur síðan og þegar farið er yfir umræður um það mál á alþingi í desembermánuði þessa árs lá það þegar fyrir og var ljóst og mátti öllum vera ljóst

þá einn komma sjö milljónir í íslenskum krónum skyldu greiddar hlutfallslega inn á kröfur þessi fjárhæð var tengd við evru fimmta janúar nítján hundruð níutíu og níu og varð þannig til hin margfræga upphæð tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö evrur í forsendum málsins var ljóst að ef upp kæmi sú staða að sjóðurinn réði ekki við af eigin burðum að ábyrgjast lágmarksinnstæðurnar væri honum heimilt að taka lán til að greiða kröfuhöfum í framsöguræðu þáverandi viðskiptaráðherra finns ingólfssonar var enn frekar hnykkt á þeim skilningi að sjóðnum bæri að bæta upp tjón sparifjáreigenda að lágmarki einn komma sjö milljónir króna hvort sem eignir hans dygðu til þess eða ekki sem sagt þessi nefnda upphæð hefur legið fyrir æ síðan að sjóðurinn væri skuldbundinn til að tryggja innistæður á öllum innlánsreikningum sem íslenska innlánstryggingakerfið tæki til upp að þessum upphæðum

að landsbanki íslands var einkavæddur árið tvö þúsund og tvö eða endanlega einkavæddur það ár ef ég man rétt var söluandvirði landsbankans ellefu milljarðar króna honum tókst engu að síður fáeinum árum síðar að skulda yfir þrjú þúsund milljarða hann fór í þrot í haust eins og kunnugt er með ómældu tjóni fyrir íslenskt þjóðarbú ómældum tjóni fyrir fjölmarga sem átt höfðu viðskipti við hann eða lánað honum fé ómældu tjóni fyrir íslenska ríkið í þeim skilningi að nú þarf að endurreisa bankann og endurfjármagna hann og síðast en ekki síst með hrikalegu tjóni vegna þess að bankinn hafði safnað inn á reikninga í útibúum sínum í tveimur grannlöndum gríðarlegum fjárhæðum þetta hafði íslenskur banki gert

og undir eftirliti íslenskra eftirlitsstofnana svo seint sem í maí tvö þúsund og átta nokkrum mánuðum fyrir hrunið löngu eftir að áhyggjur höfðu farið vaxandi bæði innan lands og erlendis af því að íslenska bankakerfið stæði veikum fótum hóf landsbankinn að safna inn á reikninga í hollandi og tókst á ótrúlega skömmum tíma að hlaða upp á þá reikninga aldeilis ótrúlegum fjárhæðum eða einum milljarði sex hundruð sjötíu og fjórar milljónir tvö hundruð áttatíu og fimm þúsund sex hundruð sjötíu og einni evru þetta voru dýrkeyptir mánuðir fyrir íslenskt þjóðarbú og bættust við þær miklu upphæðir sem áður höfðu safnast inn á sambærilega reikninga í bretlandi en þar voru þegar mest lét fjórir milljarðar fimm hundruð tuttugu og sex milljónir níu hundruð áttatíu og átta þúsund átta hundruð fjörutíu og sjö pund þetta gerir á núverandi verðlagi um tólf hundruð fjörutíu og fjóra milljarða íslenskra króna sem safnast höfðu á innlánsreikninga íslensks banka í útibúum hans sem á grundvelli hins evrópska réttar og tilskipunarinnar eru nákvæmlega eins hvort sem þau eru í london eða breiðholtinu þetta er upphaf þessa máls í stuttum máli rakið eins og það var í haust þegar bankahrunið varð í aðdraganda þess höfðu að sjálfsögðu átt sér stað ýmis samskipti bæði íslenskra breskra og hollenskra yfirvalda tvö þúsund og sex lentu íslensku bankarnir í talsverðum erfiðleikum gripu til ýmissa ráðstafana sem leit út fyrir að hafa lagað stöðu þeirra og gera þeim kleift að takast betur á við framhaldið en það er engu að síður ljóst að það dugði ekki sú aðvörun sem menn fengu þá bæði bankarnir sjálfir og stjórnvöld til að menn kynnu fótum sínum forráð í framhaldinu þvert á móti gripu menn til ráða til að halda rekstri sínum gangandi sem nú eru að reynast íslensku þjóðarbúi ofboðslega dýrkeypt þegar aðgangur bankanna að lausafé á almennum markaði gerðist æ erfiðari þá gripu þeir og sérstaklega í þessu tilfelli landsbanka til óyndisúrræðis þeir hófu að safna innlánum frá almenningi í

landsbankinn átti dótturfélag í bretlandi en kaus að nota það ekki eins og aðrir bankar gerðu sérstaklega kaupþing það eitt og sér hefði gjörbreytt þessu máli ef landsbankinn hefði látið sér nægja að hefja slíka starfsemi ekki í útibúi heldur í dótturfélagi áhyggjur í þessum löndum fóru vaxandi og það voru samskipti við íslensk stjórnvöld en skemmst er frá því að segja að bankarnir sjálfir meðal annars með auglýsingum efnum þar sem þeir kynntu vöruna fullvissuðu viðskiptavinina um að ekkert væri að óttast og íslensk stjórnvöld gerðu slíkt hið sama það gerðu þau með bréfaskriftum það gerðu þau með kynningarfundum og það gerðu þau með margvíslegum hætti þar sem fullyrt var að ekkert væri að óttast það má örugglega fullyrða það virðulegur forseti að milljarðarnir ellefu sem fengust fyrir landsbankann tvö þúsund og tvö séu dýrustu milljarðar íslandssögunnar aldrei hefur sennilega átt sér stað mislukkaðri sala á nokkrum hlut í eigu ríkisins heldur en þar varð við getum hugleitt það ef menn hefðu borið gæfu til þess á þeim tíma að láta sér nægja að einkavæða annan bankann búnaðarbankann og haldið stærsta banka landsins og elsta áfram í eigu ríkisins sem vonandi hefði nægt til þess að menn hefðu aldrei lent út í ógöngur af þessu tagi þegar bankarnir voru hrundir bönkuðu stjórnvöld viðkomandi ríkja upp á og spurðu hvernig íslendingar hygðust standa við sínar skuldbindingar á grundvelli innlánstryggingakerfisins íslensk stjórnvöld reyndu að bera fyrir sig lagaóvissu um umfang ábyrgðarinnar eða innlánstryggingarinnar en það er skemmst frá því að segja að á það var ekki hlustað íslensk stjórnvöld einangruðust algerlega á örfáum dögum með það sjónarmið sitt að eitthvað annað kæmi til greina en að íslenska ríkið ábyrgðist og stæði á bak við innlánstryggingasjóðinn og tryggði lágmarksinnstæðurnar það bætti ekki úr skák og gerði málsástæður íslenskra stjórnvalda ekki auðveldari að setning neyðarlaganna var auðvitað mjög tortryggð og sú mismunun sem þar var meint af gagnaðilum okkar að upp væri komin milli innlendra viðskiptavina bankakerfisins og erlendra enda fór það svo á undraskömmum tíma og til að gera langt mál stutt tímans vegna að allar tilraunir íslendinga til að komast undan því að axla fulla ábyrgð á innlánstryggingunni upp að þessum upphæðum urðu árangurslausar og menn játuðu sig sigraða í áföngum í október og nóvember í þeim efnum tilraunir til að koma málinu fyrir dómstóla reyndust ófærar og ísland í því eina tilviki að einhver slíkur farvegur væri í boði sem var gerðardómur í framhaldi af ekophil fundinum í byrjun nóvember kusu sjálf að draga málið út úr gerðardómnum og hlíta ekki þeirri niðurstöðu ég gagnrýni ekki þá ákvörðun í sjálfu sér enda voru málsástæður eins og þær voru þar upplagðar óaðgengilegar fyrir okkur hitt er kannski umhugsunarefni hvort það hafi beinlínis bætt stöðuna að í þessu eina tilviki sem boðið var upp á einhvers konar gerðardómsmeðferð í málinu þá var það ísland sem dró sig út úr henni það er rækilega farið yfir það í greinargerð með frumvarpinu hvernig tilraunir og skoðun á því að koma máli fyrir dómstóla báru ekki árangur og það má segja að síðustu sundin hafi lokast í þeim efnum sjöunda janúar þegar sá afmarkaði þáttur málsins sem hefði komið til skoðunar að minnsta kosti ef íslensk stjórnvöld hefðu ákveðið að kæra aðgerðir breskra stjórnvalda rann út sjöunda janúar tvö þúsund og níu þannig er það virðulegur forseti af margvíslegum ástæðum eins og gögn málsins bera með sér var það þegar orðin niðurstaðan af hálfu íslenskra stjórnvalda i nóvembermánuði síðastliðinn að aðeins samningaleið eða pólitísk lausn á þessu máli kæmi til greina annað væri ekki í boði þetta geta menn sannreynt með því að lesa og bera saman gögn bæði í greinargerð frumvarpsins og þeim þykku fylgiskjalamöppum sem hér eru málinu til stuðnings það má velta því fyrir sér hversu litlu munaði í raun að gengið væri frá málinu endanlega í desember eða janúarmánuði eins og stefnt var að og reyndar heitið að gera í samstarfsyfirlýsingunni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn síðla í nóvembermánuði en þá var eins og kunnugt er bætt inn í samstarfsyfirlýsinguna sérstöku ákvæði til að hnykkja á ábyrgð íslands í þessum efnum eins og þar segir með leyfi forseta á blaðsíðu þrettán í greinargerðinni ísland hefur heitið því að virða skuldbindingar á grundvelli innlánstryggingakerfisins gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum þetta byggist á þeim skilningi að unnt verði að forfjármagna þessar kröfur fyrri tilstyrk viðkomandi erlendra ríkja og jafnt ísland sem þessi ríki séu staðráðin í að efna til viðræðna á næstu dögum með það að markmiði að ná samkomulagi um nánari skilmála vegna þessarar forfjármögnunar þarna er í raun og veru verið að segja og síðan undirritað af seðlabankastjóra og fjármálaráðherra að það eina sem er eftir í málinu sé að semja um lánsskilmálana lánsskilmálana á lánunum sem bretar og hollendingar höfðu boðist til að veita okkur í kjölfar þess að þeir gerðu upp innstæðurnar og eignuðust kröfu á okkur í staðinn áður höfðu íslendingar undirritað minnisblað með hollendingum þar sem lofað var að ganga frá málinu á þessa leið og fá til þess lán til tíu ára á sex komma sjö prósent vöxtum afborgunarlaust fyrstu þrjú árin og vaxtagreiðslur hefðu þá hafist á þessu ári hefði verið gengið frá málinu með sambærilegum hætti við breta sem í undirbúningi var samanber fréttatilkynningar og yfirlýsingar meðal annars forsætisráðherra á þessum tíma þá held ég að menn geti velt því aðeins fyrir sér hver staðan væri með lán til þetta skamms tíma á þetta háum vöxtum og aðeins með þriggja ára afborgunarleysi alþingi afgreiddi svo þingsályktunartillögu hér fimmta desember síðastliðnum þar sem það fólk framkvæmdarvaldinu að leiða málið til lykta með samningum og þar sem það er rækilega rökstutt bæði í greinargerð þingsályktunartillögunnar í nefndaráliti meiri hluta u utanríkismálanefndar og í framsöguræðu formanns utanríkismálanefndar þáverandi háttvirtur þingmaður bjarna benediktssonar að það séu ótvíræðir kostir við það í stöðunni að fara samningaleiðina og annað sé ekki í boði svona var staða málsins við stjórnarskipti í febrúarbyrjun þá var ný samninganefnd skipuð og þeim sem hér stendur falið að bera ábyrgð á samningagerðinni sá árangur náðist frá þeirri stöðu sem þarna var uppi að í fyrsta lagi náðist lán til mun lengri tíma og á mun hagstæðari kjörum í öðru lagi með sjö ára vaxta og afborgunarleysi hvað varðar ríkissjóð íslands í þriðja lagi þannig að eignir landsbankans ganga jafnóðum inn á höfuðstólinn og lækka hann og íslenska ríkið er í vari fyrir útgjöldum af þessum

að hámarka eignir landsbankans og dregur úr hættunni á því að menn lendi í þeirri stöðu að þurfa að selja eignir á óhagstæðum tíma fyrir lægra verð en von er um að innheimtist af þeim síðar þessa þætti málsins verða menn held ég allir að hafa í huga ef þeir vilja láta þá niðurstöðu sem hér liggur fyrir nú njóta sannmælis í ljósi aðstæðna eins og þær voru þegar ný samninganefnd tók við málinu ég vil fá að segja það frú forseti að ég er ekki að kvarta eða kveina undan einu eða neinu sem hefur verið sagt í þessu máli og snýr að mér en ég mótmæli því og mér finnst ómaklegt að gera að góða fólk sem vann þarna að erfiðu verkefni fyrir hönd íslands og lagði sál sína og krafta í það að tortryggja það það er þá krafta sem skipuðu samninganefndina og þá sérfræðinga sem með henni unnu ég tel að þar hafi verið unnið gott starf við ótrúlega erfiðar aðstæður og menn hafa þar sannarlega landað mun betri niðurstöðu ömurlegur málflutningur en því sem næst var búið að ganga frá í október og nóvembermánuði síðastliðinn uppgjöf ég legg til að háttvirtir þingmenn sem fá ágætan ræðutíma á eftir mér frú forseti reyni nú að halda aftur af sér einu sinni í þessu máli þú hefur gert það leyfum stráksskapnum nú aðeins að bíða háttvirtur framsóknarmenn leyfið mér að flytja mína framsöguræðu og svo skuluð þið taka við það er enginn vafi á því að það er gríðarlega mikilvægt fyrir ísland að fá fram lyktir þessa máls það er engu okkar neitt gleðiefni að það skuli þurfa að verða svo að á íslenskan þjóðarbúskap lenda miklar byrðar út af þessu máli en sá valkostur að komast með einhverjum hætti undan því er ekki í boði það held ég að öllum hljóti að vera ljóst því miður að við eigum engan annan kost en að takast á við þetta sem hluta af þeim heildaráföllum sem óráðsía og hagstjórnarmistök og glæframennska í fjármálum hafa leitt yfir okkur sem þjóð þetta er hluti af því þetta er hluti af herkostnaðinum sem við sitjum uppi með vegna þess hvernig menn stóðu að málum á löngu árabili og það er ömurlegt til þess að vita að menn höfðu jafnmörg tækifæri og á jafnlöngum tíma og raun ber vitni til að taka í taumana til að afstýra þessum slysum en það var ekki gert og það er ekki svoleiðis að íslensk stjórnvöld séu og íslendingar séu ábyrgðarlausir í þessu máli það er ekki frambærilegur málflutningur hann horfir fram hjá staðreyndum málsins hann horfir fram hjá því að við leiddum þetta inn í íslenskan rétt með lögmætum hætti og hann horfir líka fram hjá því að við höfðum ótal tækifæri til að taka í taumana en gerðum það ekki við héldum þessu gangandi og studdum við það gáfum út yfirlýsingar og bréf um að þetta væri í lagi fram á síðustu stundu svo seint sem í septembermánuði skrifar landsbankinn langt bréf til íslenska fjármálaeftirlitsins um að hollendingar eigi ekki að vera með nöldur út af starfsemi hans þar þeim komi það ekki við af því að landsbankinn heyrir undir innlenda fjármálaeftirlitið hvað gerði innlenda

og það þýðir ekki að hlaupast í burtu frá því eins og það sé ekki til þær efnislegu staðreyndir og þær skuldbindingar sem liggja í þessu máli eru þarna alveg sama á hvers konar bullandi flótta menn eru frá sjálfum sér og sinni arfleifð í þessu það er veruleikinn menn gátu átt að standa öðruvísi að verki árið tvö þúsund og tveir menn áttu að standa öðruvísi að verki árið tvö þúsund og sex þegar ljóst mátti verða að íslenska bankakerfið var að vaxa hagkerfinu yfir höfuð og það voru að skapast stórhættuleg hlutföll fyrir okkur í þessum efnum tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta áttu menn að standa öðruvísi að verki

það skiptir miklu máli að velta því síðan fyrir sér og eðlilegt er að háttvirtir þingmenn spyrji bæði um kjör og um þennan samning og er mögulegt að ná þar fram einhverri betri lausn það er út af fyrir sig hægt að hafa uppi tvenns konar sjónarmið uppi í þessum efnum annars vegar það sem stundum heyrist að við eigum alls ekki að borga þetta við eigum bara að neita því setja undir okkur hausinn og segja þetta kemur okkur ekki við það stenst ekki mikla skoðun að ísland eigi slíka leið út úr málinu þá er í öðru lagi hægt að velta því fyrir sér er þetta nógu góður samningur voru aðstæður í málinu til að ná þar betra fram borgar þetta að einhverjum hluta fá lægri vexti eða hvað menn hefðu annað kunnað að vilja það er auðvelt að tína fram rökin fyrir því að það sé ósanngjarnt óréttlátt og skítt að við íslendingar skulum þurfa að sitja uppi með þetta það er fárra mínútna verk að gera það en það verður líka að horfa á hina hlið mála það verður held ég að horfa þar alveg sérstaklega á tvenns konar rök þau sem snúa að okkar stöðu okkar ábyrgð og okkar ábyrgð í því hvernig þetta mál þróaðist

þær hverfa ekki þær staðreyndir málsins frekar en aðrar og verðum við svo ekki líka eins og jafnan að bera saman við málið og niðurstöðuna sem hér er lögð fram þann valkost að hafna henni og velta þá fyrir okkur afleiðingum þess komum við málinu út úr heiminum með því nei það verður þá bara þarna áfram óleyst hvaða afleiðingar hefur það það strandar öllu aðgerðaplaninu sem nú er unnið eftir og stýra endurreisn íslensks efnahagslífs það strandar því öllu það liggur fyrir rækilega skjalfest

strandar sömuleiðis ef háttvirtir þingmenn gætu nú þagað augnablik þá gæti maður kannski útskýrt eitthvað fyrir þeim en það er erfitt þegar þeir fást ekki einu sinni til að hlusta varðandi gjaldeyrislánin frá hinum norðurlöndunum er það einfaldlega þannig að þau bíða afgreidd og undirrituð greiðast í fjórum jöfnum afborgunum eftir því sem samstarfsáætlunin við alþjóðagjaldeyrissjóðinn reiðir fram og það lá líka fyrir af hálfu norðurlandanna að ein forsenda þeirrar fyrirgreiðslu væri að farsæl lausn fyndist á óútkljáðum málum okkar varðandi innlánstryggingar við önnur lönd þetta er ég vona að háttvirtir þingmenn kynni sér þau gögn sem nú liggja fyrir í þessu máli ítarlega greinargerð með frumvarpinu fylgiskjalamöppu með sextíu og átta fylgiskjölum og öðrum með rúmlega tuttugu sem þingmenn sjálfir hafa til skoðunar en eru gögn þess eðlis að íslandi er óheimilt að birta þau vegna samskipta sinna við gagnaðilann þar er fyrst og fremst um að ræða gögn sem ekki skipta miklum sköpum í þessum efnum minnisblað embættismanna eftir pólitíska fundi ráðherra og samkvæmt hefðum og venjum getur annar aðili slíks máls ekki gert slík gögn opinber þá held ég að ýmislegt skýrist fyrir háttvirtum þingmönnum þegar þeir hafa farið yfir þetta og skoðað samhengi málsins og það er þetta nákvæmlega sem ég segi ég tel að lánskjörin sem hér hefur samist um séu um það bil eins hagstæð og ísland gat fengið menn hafa hrópað nokkuð um að fimm og hálft prósent fastir nafnvextir á óverðtryggðu láni séu háir og bera það þá gjarnan saman við breytilega vexti á lánum til skamms tíma í augnablikinu menn sjá það líka ef þeir skoða lánskjörin frá hinum norðurlöndunum að þar eru lægri vextir á ferð í bili það er vegna þess að viðmiðunin í augnablikinu eru sögulega mjög lágir vextir en það er athyglisvert fyrir menn að velta því fyrir sér og bera það saman við lánskjörin hér og höfum í huga að vaxtaálagið á íslandi er einhvers staðar á milli sex hundruð fimmtíu og sjö hundruð punktar sex og hálft til sjö prósent ofan á grunnvexti ef við fengjum einhvers staðar lán á þeim kjörum í dag norðurlandalánin eru með tvö hundruð sjötíu og fimm punkta álagi ofan á rétt rúmlega eitt prósent viðmiðunarvexti í dag gerir þrjú komma átta prósent liðlega ef þessir vextir á norðurlandalánunum eru með viðurkenndum aðferðum umreiknaðir yfir í breytilega fasta vexti á tólf ára láni eins og þarna er um að ræða með tvö hundruð sjötíu og fimm punkta álagi þá gera það sex komma fimmtíu og sjö prósent vexti og hækkar ekkert það ættu háttvirtir þingmenn að hafa í huga það er líka umhugsunarefni að vaxtaálagið á samningunum hundrað tuttugu og fimm punktar er lægra en það vaxtaálag sem notað er þegar þjóðir sem komist hafa í greiðsluþrot fá fyrirgreiðslu í farvegi svonefnds parísarklúbbs en þá er yfirleitt notað hundrað fimmtíu punkta álag þeir föstu vextir sem festirvoru á þessu vaxtaálagi á dögunum hafa nú þegar hækkað um þrettán punkta þannig að það er ástæða til að ætla að vegna þess hvernig þetta stóð að sér í tíma þá hafi þar verið festir mögulega einhverjir lægstu vextir sem við eigum eftir að sjá á áratuga skeiði í þessum efnum þetta eru lægstu vextir til langra lána til þess tíma sem sést hafa í fimmtíu ár og gætu vel átt eftir að reynast það til frambúðar enn fremur er það þannig að í lánasamningnum er kostnaðarlaust uppgreiðsluákvæði hið ætlum hvenær sem er greitt

inn á höfuðstólinn eða greitt hann upp ef okkur skyldi einhvern tíma bjóðast hagstæðari fjármögnun annars staðar þá er það spurningin um það ræður íslenska þjóðarbúið við þessar skuldbindingar á árabilinu tvö þúsund og sextán til tvö þúsund tuttugu og fjögur eða árunum sem þá fara í hönd það er vissulega stór spurning en það reynir á varð eftir sjö ár og þau sjö ár eru okkur mjög mikilvæg og eitt vitum við fyrir víst háttvirtir þingmenn að ef við komumst aldrei með okkar þjóðarbú ári tvö þúsund og sextán þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því við þurfum fyrst að komast í gegnum þá erfiðleika sem núna standa yfir og blasa við okkur næstu missirin koma þjóðarbúinu á kjöl eða vilja menn gefast upp strax er það ekki það sem valkosturinn snýr um ég segi það það er mín sannfæring eftir að hafa skoðað þessa hluti það eru ekki þessi mál sem eru okkur alvarlegasta áhyggjuefnið í augnablikinu það er glíman við að komast í gegn um erfiðleikana næstu missirin og ráða við þá þungu greiðslubyrði sem við fáum á okkur núna og við þurfum að kljást við næstu árin fyrst þurfum við að komast í gegnum þá erfiðleika til að geta farið að hafa áhyggjur af því hvar við stöndum árið tvö þúsund og sextán ef við komumst í gegnum þá komum við okkar efnahagslífi á góðan rekspöl rekum þjóðarbúið með þeim afgangi í viðskiptum við útlönd sem nú er reiknað með að verði til dæmis fáum marga mánuði eins og júnímánuð þar sem afgangur af vöruskiptum við útlönd voru átta komma sjö milljarðar króna þá erum við á réttri leið ef við komum ríkisfjármálunum á réttan kjöl samkvæmt þeirri áætlun sem nú er unnið eftir þannig að hagnaður verði orðinn af rekstri ríkissjóðs árið tvö þúsund og þrettán þá erum við á réttri leið fyrst þurfum við að gera allt þetta að komast í gegnum alla þessa erfiðleika og þá erum við í góðum færum til að ráða við framhaldið annars ekki þess vegna er það sem við þurfum að velta því mjög vel fyrir okkur ætlum við að láta þetta stranda hér og nú hvað gerist ef fellur þá kemur október aftur á kemur október aftur og það hefur enginn bent á neitt sem vísar í þá átt að við værum í betri stöðu til að greiða úr okkar málum ef þetta strandar allt hér og nú mín spá er sú að það verði ekki margir mánuðir liðnir frá því að menn felldu þennan samning að menn dauðsæju eftir því og líklegasta niðurstaðan að mínu mati væri sú að íslensk stjórnvöld færu til viðsemjendanna og bæðu um gamla samninginn aftur það er mín spá ég vona að hún rætist aldrei og ég frú því að þetta sé leið sem gefi okkur færi á að berjast áfram við erfiðleikana það verður erfitt þetta er mjög erfitt okkur öllum að þurfa að sætta okkur við þessa niðurstöðu en hún er óumflýjanleg með einum eða öðrum hætti við komumst ekki undan þessu máli það yfirgefur okkur ekki það verður þarna hvort sem niðurstaða alþingis verður að leysa það á þennan hátt eða einhvern anna ég bjó ekki þetta vandamál til ég fékk hins vegar það hlutskipti að reyna að greiða úr herfilegri stöðu sem það var komið í ég hef lagt mig allan fram um að reyna að gera það ásamt með góðu fólki og ég hef góða samvisku gagnvart mínum þætti í þessu máli ég trúi því að við séum að gera rétt fyrir ísland að við séum að skapa okkur vígstöðu til að kljást áfram við erfiðleikana og við eigum að sigrast á þeim það er markmiðið það er það sem öllu máli skiptir að ísland komist í gegnum þetta virðulegi forseti ég legg svo til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar fjárlaganefndar